Én hazámban, Magyarországon egy olyan körzetben voltam sokáig nemzeti képviselő, ahol nagyon sokan voltak a második világháború áldozatai, illetve leszármazottaik.

Megtenné e nekem azt a szívességet, hogy szólna a saját pártjának, hogy ott ül maguknál a FIDESZ, amely által vezetett kormány ezen a héten egy a náci terrorért felelős embernek akar szobrot állítani?